Las víctimas por todo tipo de terrorismo lo necesitaban y, además, así nos lo están demandando. He aprendido mucho sobre dignidad, civismo y sufrimiento con las víctimas con las que he trabajado los últimos años. Y su testimonio me anima a defender un estándar europeo de atención material, moral y jurídica para las víctimas del terrorismo. Hemos construido un discurso común sobre cuatro pilares. En primer lugar, reconocer su sufrimiento, ampararles y asumir que son víctimas quienes mueren, quienes resultan heridos, pero también sus familiares, los amenazados y su libertad, que es la libertad de todos. En segundo lugar, reparar el daño causado con medidas materiales, promover su memoria y defender que se haga justicia. En tercer lugar, humanizar el debate sobre las víctimas, que son personas que sufren y a las que hay que proteger, defender, reconocer, ayudar y acompañar. Tenemos que aprender, desde la política, a ponernos en su piel. Y, por último, despolitizar el debate. Tenemos que tener generosidad para no convertir el terrorismo en ningún negocio electoral. En Europa se ha asesinado en nombre de religiones, del marxismo, de la propiedad privada, de la ecología, de la independencia de una región o de la unidad del Estado que lo contiene. Ha habido incluso gobiernos implicados en acciones terroristas. Pero esta es una cuestión de principios. Matan las personas totalitarias y fanáticas, mata la perversión de los valores básicos de la humanidad. Ese es el origen de la violencia, y nunca el libre intercambio de ideas democráticas. Dedico esta intervención a todas las víctimas del terrorismo.